Oczywiście z zadowoleniem przyjmujemy nowe rozwiązania, które mają pomóc rolnikom, w tym rolnikom również w Polsce, ale też trzeba pamiętać, że kiedy mówimy o pieniądzach i to jest pytanie w jaki sposób zostaną one rzeczywiście rozdysponowane tak, żeby trafiły do tych, którzy najbardziej odczuwają skutki kryzysu, bo nie zgodzę się z taką polityką, jeżeli damy wszystkim po równo, tzn. po trochę, a to znaczy, że tak naprawdę nikomu dosłownie nie pomożemy. Po drugie chciałbym jednak wrócić do historii, po to żeby za chwilę porozmawiać o przyszłości. Otóż pamiętamy wspaniałe lata, kilkanaście miesięcy temu, kiedy rolnicy otrzymywali bardzo dobrą cenę za mleko.

Ważne jest więc, żebyśmy planowali przyszłość w oparciu o te doświadczenia i wyciągnęli wnioski z błędów, bo one na pewno tutaj były, jak i również zastanowili się, jak planować rozwój tego sektora, dysponując pieniędzmi zarówno na dopłaty bezpośrednie, na rozwój obszarów wiejskich i jednocześnie dysponując też takim instrumentem,